In een democratie moeten volksvertegenwoordigers luisteren naar de burgers en op dit moment is de tijd voorbij dat op een heel wrede manier dieren moeten worden geslacht om er handelsproducten van te maken.

Wij willen de handel stopzetten van dieren die op een inhumane manier worden afgemaakt. Ik denk dat dat ook de boodschap is van dit compromis.

Het zou wellicht goed zijn want we willen overal informatie op producten dat er gewoon op de producten wordt vermeld dat het product is samengesteld uit delen van zeehonden, dan zou wellicht de consument kunnen kiezen en op dit moment is die zich er vaak niet van bewust.